Żałuję, że nie zostały przyjęte zgłaszane przeze mnie poprawki, w których zwracałam szczególną uwagę na przyczyny powstawania antybiotykooporności, zależne od współczesnych metod hodowli i upraw, które w największym stopniu są odpowiedzialne za aktualne zaburzenia i nieprawidłowości.